Die Frage betraf einen europaweiten Mindestlohn Davon halten wir in der Alternative für Deutschland und ich persönlich gar nichts. Das ist grundsätzlich eine Entscheidung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder zwischen den Vertretergesellschaften, zwischen den Arbeitgebervertretern und den Arbeitnehmervertretern, die das regeln müssen. Aber wir können keinen einheitlichen Lohn für Gesamteuropa machen.